Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Francia come in Nord America siamo di fronte a una mutazione del terrorismo e della radicalizzazione. Spesso l'ISIS ci mette il cappello, ma gli atti che subiamo nascono in casa, sono concittadini a deciderli, soli. La scelta dell'assassino di Joe Cox di difendere le proprie idee col coltello è stoffa delle nostre città, della nostra cultura. La partecipazione politica è giudicata strumento morto, la violenza diventa un male banale. Avevo bisogno di riconoscimento ha detto l'assassino dei poliziotti a Magnanville. Dobbiamo cercare di capire come avviene questo passaggio, senza concentrarci ossessivamente su singoli fattori scatenanti Internet, le prigioni, le scuole. Ancora più deleterio è rispondere con democrazie sempre più sorvegliate, con l'islamofobia e con le guerre a violenze che non sono belliche, ma legate a sradicamenti individuali o sociali difficilmente decifrabili. L'omicidio di Joe Cox ricorda l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando nel 1914 lo sparo contro un impero multietnico non cade dal cielo, è il risultato di decenni di diserzione politica delle élites